Warunkiem niezbędnym skutecznego prowadzenia obydwu polityk jest zbliżone postrzeganie wyzwań i zagrożeń. Takie wspólne postrzeganie zagrożeń znacząco podważyło w odniesieniu do Wschodu, do Rosji, referendum w Holandii, wynik tego referendum. Niestety muszę zauważyć, że również język, który Pani stosuje, opisując te wyzwania, uległ znaczącej zmianie od ostatnich konsultacji.

Musimy poważnie przeanalizować zagrożenia, z którymi mamy do czynienia. Również powody, dla których społeczeństwo Holandii wyraziło swoją wolę w taki sposób. Czy to przypadkiem nie był rosyjski StratCom?